Jako uczestnik ubiegłorocznej delegacji parlamentarnej do Turcji miałem okazję naocznie przekonać się o postępach tego kraju w procesie integracji z Unią Europejską. Na pewno należy pozytywnie ocenić uregulowanie przez władze tureckie kwestii swobody wyznaniowej, praw kobiet, praw związków zawodowych, reformy sądownictwa, nowelizacji przepisów o radiofonii i telewizji czy poprawy współpracy cywilno wojskowej. Zgadzam się również z koniecznością poprawy relacji na linii rząd opozycja, poszanowania wolności mediów, w tym Internetu, poprawy w zakresie praw obywatelskich wraz z prawem wolności zgromadzeń oraz gruntownej reformy systemu wyborczego.

Szczególną troską należy objąć kwestię otwarcia granicy turecko armeńskiej oraz wsparcia dla negocjacji nad ustabilizowaniem sytuacji na Cyprze. Popieram rezolucję, ponieważ uważam, że rozszerzenie Wspólnoty o Turcję leży w interesie poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.